De Nederlandse Tweede Kamer vroeg daarom vorig jaar aan de Nederlandse regering om het internet der dingen beter te beveiligen. Ik heb daarop onmiddellijk aan de Europese Commissie gevraagd of een dergelijke eenzijdige maar verstandige maatregel wel op die manier kan worden genomen.

De Commissie wil als maatregel tegen hacken verdergaande censuur op internetplatforms en weer een Europees agentschap vol met ambtenaren. Dit, Voorzitter, is Brussel ten voeten uit.

Voorzitter, het is onterecht dat de lidstaten geen zelfstandige maatregelen kunnen nemen. Ook op dit gebied kunnen lidstaten beter, sneller en alerter optreden dan Brussel. Wellicht kunnen we dan nog wat internetvrijheid behouden.